Chtěl bych proto moc poděkovat zpravodajce za to, že se jí podařilo odmoderovat legislativní proces přijímaní takto významné normy.

Přístupnost a otevřenost norem, včetně možnosti participovat na procesu normotvorby, je pak určujícím prvkem pro konkurenceschopnost podniků a jejich úspěch v tržním prostředí. Nesmíme opomenout ani roli nově navrhovaných technických specifikací pro oblast IKT. Jsem přesvědčen, že navrhovaný nástroj technických specifikací bude efektivním nástrojem pro podporu inovací v oblasti IKT. Normalizace služeb by pak měla hrát klíčovou úlohu pro dotvoření skutečně fungujícího a dokonale prostupného vnitřního trhu, tak jak předpokládá směrnice o službách. To, že se zpravodajce podařilo do zprávy zapracovat všechny tyto zmíněné a velmi důležité prvky, považuji za významný úspěch pro další rozvoj systému evropské normalizace.